C'est le produit de choix politiques et, si c'est le produit de choix politiques, ce que certains ont choisi de faire, d'autres peuvent choisir de le défaire. Je voudrais me réjouir, en tout cas, de la force du rapport qui a été adopté par la commission TAXE 2 et rendre hommage à Michael Theurer et à Jeppe Kofod pour avoir vraiment produit un excellent rapport. Je pense que ce rapport, en effet, va dans la bonne direction.

En fait, j'ai un indice ce sont les demandes d'amendements au rapport que nous allons adopter demain, et notamment les demandes d'amendements qui viennent du plus grand groupe de cette Assemblée, le PPE, qui ne veut pas que l'on nomme les États membres, parce que Bernd Lucke l'a dit il y a beaucoup d'États membres, dont mon pays, qui sont des paradis fiscaux et qui participent activement à cette compétition fiscale indigne.

Ils n'auraient aucun rôle à jouer? Le même groupe ne veut pas que nous protégions, en tout cas avec ambition, les lanceurs d'alerte. Il faut réduire l'ambition en matière de protection des lanceurs d'alerte, ou encore, il n'est pas question, comme le rapport le demande en l'état actuel, d'interdire ce nouveau véhicule de l'évasion fiscale qu'on appelle les patent boxes ou les boîtes à brevets. Nous proposons qu'elles soient interdites à partir de 2021, mais il y en a ici, notamment au PPE, qui disent Oh non, tout compte fait, il faudrait peut être les laisser. On en est au point du déni de réalité où même les statistiques concernant les flux financiers entrants et sortants de pays comme le Luxembourg et les Pays Bas sont un secret qu'il ne faut pas révéler dans notre rapport, parce qu'évidemment cela indique, peut-être, que ces pays sont devenus des machines à laver financières de grande ampleur.

Parce qu'évidemment, ce n'est pas très populaire de faire payer les petits contribuables, qu'ils soient des individus ou des entreprises. C'est cela, évidemment, la question que je vous pose. Très honnêtement, j'ai été extrêmement déçu de devoir constater que, sur tous les points, la résistance première venait du plus grand groupe de cette Assemblée. Je ne parle pas, évidemment, des sièges du Conseil qui sont perpétuellement vides.